Aș vrea să l întreb pe colegul nostru, dacă acceptă întrebarea, de ce e mai relevantă poziția ambasadorului Chinei în această privință decât dorința noastră de a vorbi despre ceea ce se întâmplă în Tibet,

Pentru că, dacă am înțeles bine, domnia sa crede că trebuie mai degrabă să urmăm ceea ce spune Ambasada Chinei, decât ceea ce ne spun propriile convingeri.